Głównym punktem agendy ostatniej Rady Europejskiej była próba nadania nowych impulsów stosunkom zewnętrznym Unii w oparciu o traktat lizboński. Nie pierwszy już raz szczyt Rady zdominowała oficjalnie nieprzewidziana kwestia, tym razem chodziło o usuwanie ludności romskiej z pewnego kraju Unii Europejskiej. Potwierdza to wcześniejsze obawy, że po przyjęciu traktatu z Lizbony kraje Unii nadal zajmować się będą bardziej problemami wewnętrznymi niż relacjami zewnętrznymi. Nakreślone w traktacie posiedzenie Rady, kierunki polityki zagranicznej nie wykraczają poza definiowanie strategicznych interesów i celów Unii oraz użycia asertywnych sposobów.

Pozostaje mieć nadzieję, że w trakcie planowanego w listopadzie tego roku szczytu z udziałem prezydenta USA Baracka Obamy, dotychczasowa antyamerykańska fobia zostanie zastąpiona pragmatycznym uporządkowaniem wspólnych interesów.